Dziękuję panu premierowi za wystąpienie. Nasza współpraca, Parlamentu Europejskiego z prezydencją hiszpańską jest bardzo ważna. Chodzi o tworzenie prawa, dlatego rządy kolejnych prezydencji są nam niezbędne do tego, abyśmy mogli proces legislacyjny prowadzić.